Es ist doch jetzt klar, dass wir die Debatte haben, dass wir die auch bekommen. Jetzt geht es nur noch um den Titel.

Das heißt, wir haben versucht, zu den Grünen Brücken zu bauen. Ich verstehe nicht, warum wir jetzt noch darüber streiten müssen. Lassen Sie uns den großen Konsens, den wir jetzt durch den Vorschlag der Sozialdemokraten haben, doch bitte aufgreifen. Lassen Sie uns diese Woche einfach die Sachen miteinander diskutieren.